tej Tonin, izvolite. Poslanke, poslanci, dober dan. Elektika, elektrika naj bi bila stvar prihodnosti, od s tega je vse praktično odvisno od danes, brez elektrike ne znamo več predstavljati našega življenja, vse stvari naj bi šle v smeri digitalizacije, svoja digitalizacija pa potrebuje električno energijo, po tistem, kar pravi stroka in po razpoložljivih podatkih, naj bi v Sloveniji približno tretjino električne energije ustvarila jedrska elektrarna v Krškem, drugo tretjino termoelektrarna v Šoštanju, ostalo tretjino pa večinsko hidroelektrarne in še ostali manjši viri, ko se ob energetskem zakonu zelo velik, kajti pogovarjamo o tem, kakšna bo naša energetska prihodnost, ali bomo šli v smeri čistejšega okolja, manjšega ogljičnega odtisa, seveda vedno naletimo na številne ovire, to je že zimzelena tema, da je Slovenija svetovna prvakinja v kompliciranju in birokratizmih, kar, če se peljete, ne vem, kamorkoli na sever, pa tudi zdaj že marsikje na jugu, so vetrnice sestavni del nekega okolja, pri nas imamo očitno edini tako neumne ptiče, da se ne znajo izogniti vetrnicam in da je to ena izmed pomembnih ovir, zakaj je vetrnice po Sloveniji ne stojijo, potem se zelo velikokrat hvalimo s tem, kako je Slovenija polna vode, polna neke vodne energije, pa je tudi tukaj problem s hidroelektrarnami, čeprav je roko na srce to eden izmed učinkovitih in relativno zelenih virov energije, pa tudi tukaj obstajajo številni sulci, ki potem ne bi vedeli, kako naprej in kako nazaj, če bi hidroelektrarne zrasle, skratka, včasih se zapletamo v take nemogoče stvari, da postaja prihodnost vse manj jasna, in vse večkrat dobim občutek, da so te stvari ustvarjene namerno, da so vse te komplikacije z obnovljivimi viri energije, s čistejšimi viri energije povzročene namerno zaradi tega, da lahko uspešno prosperirajo stare oblike ustvarjene energije kot, je termo- elektrarna Šoštanj, ki je bila zgrajena na lažeh, v preteklih mandatih je bila edino poslanska skupina Nove Slovenije, ki je takrat nasprotovala poroštvenemu zakonu o TEŠ šest, to je bil praktično še zadnji trenutek v procesu izgradnje TEŠ šest, ko bi se ta, lažnivi, predvsem pa nerentabilni projekt dalo ustaviti, takrat so nas seveda napadli iz vseh strani, številne piar agencije so se organizirale, nas zmerjale, nas blatile po različnih časopisih in, medijih, no, na koncu je ta TEŠ šest nastal, danes ustvarja izgubo in še enkrat se je potrdilo, da je nastal na lažeh, nikoli ne bom pozabil kot, mlad poslanec, ko smo se tukaj debatirali o tem, ali bo sprejet poroštveni zakon za izgradnjo tega TEŠ šest in je bilo eno izmed pogojev takratnega ministra, da cena tistega premoga ne sme biti, mislim, da dva cela petindvajset evrov na gigadžul, no, promotorji tega projekta so izjemno hitro iznašli papir, ki je te stvari potrjeval, in marsikomu v tej hiši potem omogočil, da je glasoval za ta zakon, mi ne, kot sem dejal, ampak, seveda to je bil samo papir, mrtva črka na papirju, lažni dokument, ki dejansko ne drži, in danes se kaže in posledice so danes vidne, tudi ta energetski zakon je ena izmed stvari, ki jo sprejemamo tudi zaradi TEŠ-a, tudi zaradi tega ker TEŠ posluje negativno, takrat ko smo pred leti govorili o tem, da bo TEŠ posloval z milijonsko izgubo, so nas imeli vsi za čudake, danes je to praksa, danes se to kaže, da so tukaj milijonske, izgube in seveda potrebno je najti neki način, kako se bo te milijonske izgube pokrivalo in, našlo se je v tej primarni regulaciji, da ne bo pomote, primarna regulacija je seveda potrebna, tudi nekaj stane, dejstvo pa je, ki ga je potrebno tudi povedati, da doslej te primarne regulacije nismo plačevali zaradi tega, ker so, TEŠ šest pa še nekaj pa recimo nuklealna nuklearna elektrarna in še kdo ustrezno posloval zaradi tega, da tega stroška ni bilo potrebno posebej zaračunavati, danes, ko so poslovni izidi negativni, je to potrebno in v tej luči je treba tudi gledati to primarno regulacijo. Hvala, gospod ...